Señor Presidente, señor Comisario Dimas, soy eurodiputado por primera vez —fui elegido el 7 de junio—, pero del debate ya resulta con claridad que este tema regresa cada mes de septiembre después de la ola de incendios devastadores que sufre con particular intensidad la Europa del sur Italia, Francia, Grecia y España. Se ha mencionado el incendio devastador que sufrió la isla de La Palma, en la región ultraperiférica de Canarias, comunidad autónoma española en la que he nacido y en la que resido. Pero lo importante es que seamos conscientes de que, aunque tenga particular intensidad en esa frontera del sur de Europa, aquí tenemos una ocasión para que podamos reforzar el afecto y la vinculación de la ciudadanía con lo que Europa significa.

Por tanto, un valor añadido europeo en la prevención y un valor añadido europeo en la coordinación de las instituciones Comisión, Consejo, también el Parlamento Europeo con la resolución, en cooperación con los Estados miembros. Pero un valor añadido europeo también en la respuesta. Por eso tiene importancia que pasemos del debate al impulso, a través de la flexibilización de la gestión del Fondo de Solidaridad frente a emergencias, y que pongamos en marcha esa todavía pendiente fuerza de protección civil europea, que es la que realmente puede marcar una diferencia en el futuro cuando nos enfrentemos a estas emergencias que tienen lugar recurrentemente todos los veranos como consecuencia del cambio climático y del calentamiento global.